Elk EU land wordt met geradicaliseerde jongeren geconfronteerd. Dus laten wij alsjeblieft geen zwarte pieten uitdelen, maar actie ondernemen. Eerlijk gezegd, als moeder van twee kleine kinderen is het voor mij heel erg moeilijk om te begrijpen waarom die Europese jongeren naar Syrië vertrekken om daar een oorlog te gaan voeren die niet de hunne is.

Laten wij ingrijpen. Laten wij meer middelen geven aan lokale overheden.

Zij horen thuis in de gevangenis.